La investigación, en muchos casos, no las contempla. Una de cada ocho mujeres en la Unión Europea padecerá cáncer, mientras el cribado para su diagnóstico precoz, entre los 50 y los 69 años, varía entre los países entre un 30 y un 90 Otros cánceres de forma específica que afectan a las mujeres producirán infertilidad y muchos daños psicológicos.